Auch ich möchte zunächst sagen, dass meiner Meinung nach die Frage, ob Ungarn seine Bürger befragt, wenig damit zu tun hat, wie wir mit dem Thema hier umgehen. Deswegen Nationale Politik sollten Sie im nationalen Parlament machen. Allerdings sage ich schon sehr deutlich dazu Die Linke fordert ja dauernd, die Bürger zu beteiligen und einzubinden. Jetzt macht ein Regierungschef diese Beteiligung, dann ist es euch auch wieder nicht recht, offensichtlich nur, weil die falschen Fragen gestellt werden.

Aber ich bitte Sie darum, auch zu sehen Wenn Bürger befragt werden, dann sollte das auch im Interesse von uns allen sein.